hæstvirtur forseti góðir landsmenn það er óþarfi að fjalla hér um

en það sem ekki er hvað síst nauðsynlegt fyrir okkur að gera er að auka tekjur þjóðarinnar og spara gjaldeyri eins og hægt er og hvernig förum við að því við höfum möguleika á að auka fiskveiðar í flestum tegundum og því ættu tekjur þjóðarinnar að geta aukist um sjötíu til áttatíu milljarða það er ekki bara hagur sjómanna fiskvinnslufólks og útgerðarmanna að auka tekjur af fiskveiðum og vinnslu það er hagur okkar allra því að þessi tekjuaukning mun auka skatttekjur til ríkisins útsvarstekjur og hafnargjöld til sveitarfélaga og fleiri störf koma til með að verða í boði í greininni við í frjálslynda flokknum viljum innkalla allar veiðiheimildir og leigja síðan út til útgerðarmanna og viljum að allur fiskur verði seldur í gegnum fiskmarkaði við í frjálslynda flokknum viljum aðskilja veiðar og vinnslu og við leggjum mikla áherslu á það að handfæraveiðar verði gefnar frjálsar yfir sumarmánuðina vil ég nefna að það liggja miklir möguleikar í aukinni atvinnusköpun í tengslum við þorskeldi og kræklingaeldi sem við viljum stuðla að með öllum ráðum herra forseti við í frjálslynda flokknum leggjum til breytingar við það kvótakerfi sem nú er við lýði í landbúnaði við leggjum í því sambandi áherslu á það að í stað beingreiðslna og framleiðslustyrkja verði komið á búsetustyrkjum það er grænum styrkjum þeim er ætlað að tryggja búsetu í hinum dreifðu byggðum landsins með því að koma á búsetustyrkjum í stað þessa miðstýrða kerfis sem nú er við lýði þar sem bændur geta hvorki framleitt né selt afurðir án þess að ríkið komi þar við sögu í landbúnaði eru miklir möguleikar í tengslum við nýja framleiðslu sem dæmi í því sambandi nefni ég kornrækt og aukningu í framleiðslu á grænmeti fyrir innanlandsmarkað til að svo geti orðið þarf að lækka raforkuverð til garðyrkjubænda til að spara gjaldeyri þurfum við að stofna grasköggla og áburðarverksmiðjur sem anna innanlandsþörf það verður að tryggja nýliðun i grunnatvinnuvegum þjóðarinnar í landbúnaði og sjávarútvegi og því er mikilvægt að breyting verði gerð á núverandi kerfum við veðrum að nýta orkuna sem finnst í iðrum jarðar og er til staðar í fallvötnum til raforkuframleiðslu raforku sem við getum nýtt til atvinnuuppbyggingar í tengslum við iðnað sem þarfnast mikillar orku

við verðum að koma framkvæmdum í gang við álver í helguvík og á bakka í ferðamannaiðnaðinum eru miklir möguleikar á að auka tekjur og ber þar að nefna þá aukningu sem þegar hefur orðið í þeirri grein sem hefur lagt áherslu á sjávartengda ferðaþjónustu þetta form á ferðamannaiðnaði hefur sýnt sig vera atvinnuskapandi í þeim sjávarbyggðum sem nú þegar bjóða upp á þessa þjónustu það er nauðsynlegt að þessum fyrirtækjum verði kleift að stunda þessa starfsemi og ríkið leggi ekki stein í götu þessara fyrirtækja eins og nú er gert ráð fyrir með því að kvótasetja þann fisk sem veiddur er í tengslum við þennan iðnað kæru landsmenn möguleikar okkar til atvinnusköpunar eru miklir það eru miklir tekjumöguleikar í nýsköpun sem tengist sprota og hátæknifyrirtækjum það byggir allt á því að við eigum og verðum að nýta þau mikilvægu verðmæti þjóðarinnar sem felast í vel menntuðu ungu fólki það er í mannauðnum kæru landsmenn við göngum nú í gegnum miklar þrengingar en munum með sameiginlegu átaki vinna okkur út úr þeim forsenda þess er að við tryggjum atvinnu fyrir alla og getum með því móti nýtt og notað þær náttúruauðlindir sem eru sameign þjóðarinnar